Pero estamos en un sector, señor Presidente, en el que hablamos de más de dos millones de empresas, muchas de ellas, desde luego, pequeñas y medianas empresas, con casi diez millones de empleos, donde la mano de obra intensiva es un factor crucial y los recursos humanos y su calidad son elementos fundamentales

Estamos hablando, realmente, de uno de los sectores más importantes de la economía europea, siendo, además, la Unión Europea el primer destino turístico del mundo. Es decir, la Unión ostenta un liderazgo que hasta ahora se había dejado demasiado a los albures del mercado y de la coyuntura, con sus fuertes desigualdades y riesgos de deseconomías. Por fin, el Tratado de Lisboa nos ha concedido la base legal que necesitábamos y que el Parlamento Europeo venía exigiendo a través de una serie de proyectos piloto y proyectos preparatorios, precisamente, para esa nueva política de turismo en la Unión Europea. La Comunicación de la Comisión del año pasado nos demuestra las nuevas ambiciones para esas nuevas competencias y la necesidad de reforzar el sector turístico mediante una mejor coordinación y complementariedad con los Estados miembros. Para ello se necesitaban mejores datos comparables, exhaustivos, actuales y fiables

Abre los criterios a la gran diversidad turística, no sólo vacacional, también social, etc.

abre el camino a la consideración de las Cuentas Satélite de Turismo para tener un retrato económico mucho más fiable e integra nuevos aspectos y criterios como los viajes cortos de un día o los datos relacionados con la restauración, tan importantes para un país turístico como España. Todos estos nuevos datos van a ayudar a conocer mucho mejor el sector tan intensivo en esa creación de empleo que necesitamos. Con estas nuevas estadísticas, pues, podremos afrontar en mejores condiciones la modernización y el futuro de un sector llamado a fundamentar una gran parte de esa Europa 2020, sobre todo en creación intensiva de empleo, y de empleo que debería ser de gran calidad.